Et pourtant, partout dans le monde, nous observons un recul manifeste du respect de ces droits. Jamais les droits humains n'auront été autant au coeur de l'actualité sur les continents jadis porteurs de ces valeurs universelles.

Tel est le point de départ de toute discussion sur le droit des enfants migrants. Faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, comme première considération à prendre en compte à tous les stades du processus migratoire, doit être la priorité là bas, ici en Europe également. Pour conclure, je citerai Éléonore Roosevelt qui disait Où commencent les droits humains? Là où hommes, femmes et enfants cherchent une justice, une dignité égale, sans discrimination. Si nous ne les défendons pas près de chez nous, nous ne chercherons qu'en vain des progrès dans le reste du monde.